Számos alkalommal kifejeztem határozott támogatásomat akkor, amikor az EU harmadik államokkal való kapcsolatában az emberi jogok melletti kemény fellépésről volt szó. A Pakisztánban történtek esetében is így teszek, hiszen ennek a kiállásnak az üzenete az, hogy Európa nem hagyja magára azokat, akik a toleranciáért, a vallásszabadságért, a kisebbséggel szembeni egyenlő bánásmódért emelik fel szavukat. Tudjuk, hogy sok országban valós jelenség a keresztények üldözése. Nemcsak Pakisztánban lenne szükség olyan vezetőkre, mint Szalmán Taszír volt. Éppen ezért az Európai Uniónak minden alkalmat meg kell ragadnia, hogy az Európai Külügyi Szolgálat révén egységesen kifejezésre juttassa közös értékeinek fontosságát. Egy ilyen közös értékünk a vallásszabadság. Ha nem emelünk szót a keresztényeket vagy más vallási kisebbségeket érintő atrocitások ellen, akkor saját hitünket sem vehetjük komolyan.